Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Themenwechsel Der Rat wird sich auch mit dem westlichen Balkan beschäftigen, und wir sollten von hier aus noch einmal deutlich machen Unserer Meinung nach ist es Zeit zum Handeln. In Mazedonien weht ein neuer Wind der Vertrag mit Bulgarien hat es gezeigt und wir sollten uns anerkennend zeigen gegenüber dem, was die Regierung Tsipras und die Regierung Zaev an ernsthaftem Bemühen zeigen, um die Namensfrage zu lösen. In Albanien gibt es deutliche Fortschritte, und wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht, entwickelt sich hier einiges besser als anderswo, auch in der EU. Jetzt liegt es an uns, Wort zu halten. Eröffnen Sie die Verhandlungen mit diesen beiden Staaten!

Und denken Sie in diesem Sommer auch daran, dass Kosovo seine Bedingungen erfüllt hat, um Visafreiheit zu bekommen. Parallel dazu müssen wir die EU reformieren das wissen wir alle.

Der Rat muss jetzt beweisen, dass wir es ernst meinen, dass wir die Menschen aus dem westlichen Balkan wollen. Sie haben es verdient. Alle 15 Jahre ein Balkangipfel reicht auf jeden Fall nicht.